Dank u, Voorzitter.

Dank ook aan collega Lara Comi voor het op de agenda zetten van dit belangrijke debat, want het is belangrijk.

De vraag die we ons hier vandaag moeten stellen is of de Europese instrumenten die we hebben, wel voldoende toegerust zijn om ook daadwerkelijk een verschil te maken in de aanpak, met name waar het gaat om grensoverschrijdende situaties.

Maar hoe staat het met de aanpak van de daders? Stalking staat niet op de lijst van delicten waarvoor een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd kan worden.

En mijn oproep is aan de Europese Commissie en aan de lidstaten ga samen met ons op zoek naar een oplossing voor specifiek deze problemen. Het mag in Europa niet zo zijn dat iemand die tot dit soort daden in staat is, simpelweg aan het gezichtsveld van politie en justitie kan ontsnappen door een grens over te steken.